Tout d'abord, comme vous l'avez dit, il s'agit de mettre en exergue le rôle important de l'Union européenne, c'est à dire être un acteur majeur de choix dans la région.

Il y aura nécessairement aussi des clarifications à apporter sur les limites territoriales, la colonisation, le statut de la bande de Gaza, Jérusalem, capitale des deux États.

Il y a des lieux où les symboles comptent plus que d'autres, et je crois que le Parlement européen fait partie de ces lieux.

Pour conclure, je voudrais simplement rappeler cette belle phrase de Mahmoud Abbas Il n'y a pas un État de trop au Proche Orient, mais il en manque un.